ze względu na płeć dziecka w Indiach, ponad 20 tysięcy gwałtów rocznie, połowa dziewczynek wychodzi za mąż przed ukończeniem 18. roku życia i 2 miliony dziewczynek rocznie jest obrzezanych. Czy te cyfry uważa Pan Poseł za przesadne?